Hvala. Gospod predsednik, jaz nisem govoril ne o napadanju, ne o jemanju ozemlja in ne o financiranju. Naravno tako tudi nisem govoril o Italiji in Madžarski. To so druge zgodbe. Tukaj, kar se Slovencev tiče, gre za status in Slovenci niso tam manjšina, ampak so konstitutivni narod. In ta status je treba deklarativno pripraviti in ga zahtevati. Mislim da, ne smemo pozabiti, da Avstrije takšne, kot je danes, ne bi bilo, če ne bi v državni pogodbi o Avstriji leta devetnajststo štiriinštirideset bil en pogoj, da bo Republika Avstrija kot taka obstajala samo, če bo lahko dokazala boj proti nacizmu, in ga je dokazala samo s slovenskimi partizani in na osnovi tega, tudi to je en ena od zadev, ki bi jo morali upoštevati. Kar se tiče Štajerske. Na Štajerskem je bilo drugače, na Štajerskem so se dogovorili, kako se bo skupna dežela Štajerska delila na slovenski in na avstrijski del, seveda v skladu z manifestom cesarja Karla z dne šestnajstega oktobra devetnajststo osemnajst. Tam je bil dogovor in navkljub temu, da so nam, Štajerci ponujali mejo pri Lipnici, se je Ljubljana odločila, da jo je spustila na reko Muro. Kar je, prišlo v na Koroškem, je bila še večja kozlarija in je prišlo, potem do tega, hudega, bi rekel, plebiscita, ki nas je desetega oktobra devetnajststo dvajset udaril po glavi. Mislim, gospod predsednik, da je nujno potrebno narediti korake, ki niso nobena agresija, nobena zahteva , gre za ugotovitev dejanskega zgodovinskega statusa in pozicije Slovencev v tem, območju. Hvala.